virðulegur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni að þessu máli standa fulltrúar allra flokka og ég ætla að lesa upp aðrir þingmenn eru sigríður ingibjörg ingadóttir þór saari þráinn bertelsson guðlaugur þór þórðarson og þuríður backman tillögugreinin hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra og félags og tryggingamálaráðherra í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga að koma á reglulegum árlegum heimsóknum í forvarnaskyni sem bjóðist öllum sem eru sjötíu og fimm ára og eldri til að hægt verði að veita þeim þjónustu strax og þurfa þykir svo að þeir geti búið sem lengst heima ég vil skjóta því að að hér á að standa samkvæmt nýrri skipan velferðarráðherra í stað hinna tveggja ráðherra sem hér eru taldir upp þetta mál er komið hingað á borð þingmanna má segja upphaflega í gegnum norrænt samstarf

en það er þannig að velferðarnefnd norðurlandaráðs var með ákveðið þema fyrir árið tvö þúsund og tíu um lífsgæði eldri borgara á norðurlöndum þá skoðaði nefndin sérstaklega þá þjónustu sem boðið er upp á fyrir eldri borgara á norðurlöndunum í þessari velferðarnefnd norðurlandaráðs er sú sem hér stendur og þá var líka í henni háttvirtur þingmaður sigríður ingibjörg ingadóttir og við vorum í því að kynna okkur þessi mál

í danmörku hafa þeir komið sér upp alveg sérstöku forvarnakerfi í þessu sambandi sem felst í því að öllum íbúum sem eru sjötíu og fimm ára og eldri er boðin heimsókn einu sinni til tvisvar á ári af öldrunarþjónustu fulltrúa og öllum sveitarfélögum ber að bjóða upp á svona heimsóknir í öllum heimsókn til hins aldraða er farið yfir alla þætti sem varða heilsu og aðstæður hans og metið hvort viðkomandi þurfi á einhverri aðstoð að halda eða ekki og aðstoðin getur falist í tímabundinni aðstoð við þrif innkaup þjálfun eða annað slíkt til dæmis hefur sveitarfélagið kaupmannahöfn lagt áherslu á það að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og því er gjarnan gripið inn í með þjálfun til að viðkomandi einstaklingur geti sjálfur séð um þrif innkaup og þess háttar ef slík úrræði duga ekki þá fær fólk langvarandi aðstoð af sama tagi og eftir atvikum heimahjúkrun með því að gera þetta svona skipulega fara heim til fólks og skoða aðstæður heima hjá hinum aldraða þá hafa danir tryggt að fleiri eldri borgarar geta búið heima hjá sér heldur en áður

fólk ekki of snemma inn til dæmis á hjúkrunarheimili það eru dýr pláss og það er ekki gott fyrir skattborgarana að greiða slíkar ótímabærar innlagnir og hvað þá fyrir hinn aldraða að fara of snemma inn og vera tekin þannig úr sínu nærumhverfi of snemma það væri nær að hjálpa sem flestum heima þetta mál gengur út á það að hjálpa hinum aldraða að vera heima sem lengst með því að setja upp alveg skipulagt kerfi til að halda utan um það í þessari greinargerð sem fylgir þessu máli eru líka mjög athyglisverðar tölur varðandi hvað við vistum marga í hjúkrunarrýmum utan sjúkrahúsa ég ætla aðeins að grípa inn í það samkvæmt samanburðartölum o e c d þar sem skoðað er hve hátt hlutfall þeirra sem eru sextíu og fimm ára og eldri vistast í hjúkrunarrýmum árið tvö þúsund og sjö kemur í ljós að á íslandi vistast sex prósent eldri borgara í hjúkrunarrýmum

í svíþjóð er hlutfallið hærra eða sex komma átta prósent árið tvö þúsund og sex en ekki kom fram hlutfallið árið tvö þúsund og sjö við eru í efri kantinum við erum næsthæsta landið það er sex prósent okkar eldri borgara eru að vistast á hjúkrunarrýmum árið tvö þúsund og sjö samkvæmt skýrslu o e c d um heilbrigðismál á íslandi frá tvö þúsund og átta erum við íslendingar með hlutfallslega mörg hjúkrunarrými fyrir aldraða sextíu og fimm ára og eldri en jafnframt kom fram að framboð rýma á ákveðnum landsvæðum er ekki í samræmi við þörf þannig er líklega offramboð rýma á ákveðnum svæðum en skortur á öðrum í skýrslunni segir að þessi staðreynd komi á óvart í ljósi þess hve íslenska þjóðin er ung en að hugsanlega megi rekja hátt hlutfall hjúkrunarrýma á íslandi til þess að framboð heimaþjónustu sé ekki nægilegt og að það vanti millilausnir svo sem íbúðir fyrir aldraða í nálægð hjúkrunarheimila þetta er mál sem er mjög mikilvægt að stjórnvöld skoði og reyndar hafa stjórnvöld verið að reyna að gera sitt besta í því að

vistun aldraðra á hjúkrunarheimilum í heildina á segja að því miður höfum við vistað aldraða of snemma tekið þá of hratt inn á hjúkrunarheimilið og þetta þykir mjög mörgum skrýtið að ára af því að það hafa verið biðlistar biðlistarnir hafa verið falskir að mörgu leyti þeir breyttust eftir að við tókum upp nýtt vistunarmat og þá bara hríðfækkaði á þeim af því að það var fólk á biðlista sem átti ekkert erindi á hjúkrunarheimili eftir gamla kerfinu nú er miklu faglegra vistunarmat í gangi þannig að peningarnir eru eðlilegri það eru þó einhverjir biðlistar þrátt fyrir það að vera með svona hátt hlutfall hjúkrunarrýma miðað við hin löndin að svíþjóð frádreginni og það er vegna þess að mati flestra sem hafa skoðað þessi mál að við erum með of litla þjónustu heima það geta fleiri verið heima lengur ef þjónustan er meira veitt heim þar þurfa sveitarfélögin líka að koma svolítið vel inn í þetta því þau veita þessa félagslegu heimaþjónustu þannig að þetta mál virðulegi forseti gengur svolítið út á það að setja upp nákvæmari reglur í kringum þjónustu sveitarfélaga og vera með meira samstarf um fyrirbyggjandi heimsóknir þannig að hinn aldraði geti verið lengur heima og þurfi ekki að fara of snemma inn á hjúkrunarheimili ég hef reyndar ekki skoðað nýjustu tölur en á sínum tíma þegar sú er hér stendur skoðaði þær þá blasti við að meðaltími þeirra sem vistuðust þá á hjúkrunarheimilum ég held að það hafi verið tvö ár síðan væru yfir þrjú ár sem var talsvert lengri tími heldur en meðalvistunartími á hinum norðurlöndunum þannig að okkar fólk lá hlutfallslega lengur inni á hjúkrunarheimilum það þýðir að þeir fóru að meðaltali eða hlutfallslega of snemma inn þannig að þarna þarf að skoða vel hvernig þróunin er

og líka hvort við höfum verið að bæta okkur í að veita félagslega heimaþjónustu frá sveitarfélögum til aldraðra

aldraðra sem ríkið heldur utan um virðulegi forseti þetta mál gengur sem sagt út á það að velferðarráðherra fari í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga að koma á svona reglubundnum heimsóknum til aldraðra með það að markmiði að sem